Je to napríklad právo spojiť sa s advokátom, právo na tlmočníka a preklad, právo byť informovaný o obvineniach, či právo na pravidelné prehodnotenie väzby alebo právo byť predvedený pred súd. Aktuálny návrh sa zameriava na zlepšenie práv podozrivých alebo obvinených osôb, najmä v oblasti informovania o právach a obvineniach. Zahŕňa aj situácie, keď je osoba zatknutá na základe európskeho zatýkacieho rozkazu na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu. Existencia spoločných minimálnych noriem týkajúcich sa týchto práv by mala uľahčiť uplatňovanie zásady vzájomného uznávania, čím by sa zlepšilo fungovanie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie. Súhlasím so stanoviskom Výboru pre právne veci, podľa ktorého sa v pláne na posilnenie procesných práv zvolil fragmentálny prístup. Právo na informácie sa prezentuje ako druhé opatrenie tohto plánu, čo vedie k návrhu Komisie, ktorý obsahuje polovicu listiny práv a čiastočne vylučuje ostatné práva. Tie sa týkajú právneho poradenstva a právnej pomoci, komunikácie s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi, ako aj práva podozrivých či obvinených osôb patriacich do kategórie zraniteľných osôb. Myslím si, že právo na informácie by sa malo doplniť práve spomenutými ostatnými právami.